Señora Presidenta, señor Comisario, la política regional es parte del ADN de la Unión Europea solidaridad y cohesión, principios que unen a los ciudadanos europeos. Sin embargo, la Comisión y el Consejo han desnaturalizado la futura política de cohesión, priorizando el rendimiento y los resultados, además de introducir la posibilidad de suspender las ayudas regionales a los Estados miembros con déficit excesivo. Son conscientes de que es castigar doblemente a las regiones y a los ciudadanos, debilitados por la crisis.

Les doy las gracias a los diputados que han negociado las mejoras a la propuesta de la Comisión, como reforzar el protagonismo de las autoridades locales y regionales, ampliar la función de los interlocutores sociales o dar una mayor flexibilidad para las singularidades regionales. Y para finalizar, permítame, señor Comisario, recordarle que no había ninguna urgencia ni emergencia para la condicionalidad macroeconómica, tampoco para rebajar el presupuesto del Fondo Social Europeo. No es cierto que mejore la imagen de la política regional